Señora presidenta, señorías, después de la negociación seguimos sin dar la talla. Pese a la propuesta de aumento del presupuesto para 2018, un incremento de un 8 en créditos de pago no es suficiente para dar respuesta a los problemas y retos a los que tenemos que enfrentarnos.